Hvala lepa. V zvezi s področjem Ministrstva za pravosodje in priporočili varuhinje človekovih pravic. Varuhinja je v svojem poročilu za dva sedemnajst podala petnajst priporočil, ki so se delno ali pa v celoti nanašala na delovno področje Ministrstva za pravosodje in ob pregledu uresničevanja poročil je ugotovljeno, da sta bili dve priporočili celoti realizirani, tri delno realizirana, deset pa jih pomeni stalno nalogo. Nerealiziranih priporočil ni. V okviru razprave je bilo pa precej poudarka danega sojenju v razumnem roku oziroma tako imenovanim sodnim zaostankom. Tu moram pripomniti, da ravno na tem področju je že v preteklih letih bil tako na ravni varuhinje, varuha človekovih pravic kot tudi Sveta Evrope sprejet sklep oziroma ugotovljeno, da to več ne predstavlja sistemskega problema. V poročilu, ki je pred vami, poročilo varuha človekovih pravic za dva sedemnajst, ki je pred vami, je med drugim navedeno, da je napredek na področju zmanjšanja sodnih zaostankov in skrajšanja časa, še vedno pa se ugotavlja posamezne primere dolgotrajnih sodnih postopkov. Decembra dva šestnajst je Svet Evrope sprejel končno resolucijo v zadevi Lukenda, s katero je bil zaključen nadzor nad izvrševanjem skupine dvesto štiriinšestdesetih sodb Evropskega sodišča, in tudi tam je bilo ugotovljeno, da sojenje v razumnem roku v Sloveniji več ne predstavlja sistemske težave. Da lahko prihaja do daljšega sojenja v posameznih primerih, je jasno. In sodstvo in Ministrstvo za pravosodje se tega zaveda in vzpostavljena so orodja in mehanizmi, da se zadeve na posamični ravni tudi ustrezno obravnavajo, bodisi pospešijo bodisi, se v zvezi s tem tudi ukrepa. V razpravi je bilo med drugim omenjena težava drugostopenjskih zaostankov. Predvidevam, da je to šlo za lapsus, kajti Slovenija se ravno z drugostopenjskimi postopki nahaja v vrhu učinkovitosti v Evropi, smo več kot na polovici povprečnega časa, povprečen čas je tam okrog dvesto dni, pri nas je okrog sto dni povprečje. Predvidevam pa, da je lapsus izhajav iz, prizadevanj za zmanjšanje vračanja odločb, vračanja spisov sodišč na prvostopenjska sodišča z druge stopnje. V zvezi s tem so bila sprejeta oziroma sprejeta zakonska orodja, ki sodnim postopkom to omogočajo v civilnih postopkih. Zvezi s tem pa so predlagane tudi spremembe Zakona o kazenskem postopku, ki se bo kmalu nahajal pred vami po zaključeni strokovni in medresorski obravnavi. Zaupanje v sodstvo je stalna naloga deležnikov, ne le sodstva, ampak tudi drugih, ki so pogosto spregledani, ampak so prav tako vključeni, odvetniki, državno odvetništvo, notarji, tožilci, ki vsi predstavljajo pomemben segment izvajanja pravosodja. In če povežem vprašanje zaupanja z vprašanjem, ki sem ga prej se dotikal, dolgotrajnosti postopkov, lahko ugotovim, da zaupanje je bilo najvišje takrat, ko so bili postopki v Sloveniji najdaljši, okrog leta dva tisoč. Posledice reform iz iz devetdesetih let so prinesle sodne zaostanke, ampak o tem se dolgo ni govorilo in šele v prvi polovici prejšnjega desetletja se je začelo ukvarjati z vprašanjem zaostankov in. Sedaj se pogovarjamo o njih še vedno, ampak trenutno lahko nastanejo kakšne druge težave, če se ne bomo s pravo diagnostiko ukvarjali. Tudi te zadeve v zvezi z, Lukendo so bile pred sodiščem, v v Strasbourgu razsojene leta dva tisoč šest. Kot rečeno, orodja in njihovo izvajanje se je v tem času jih sprejelo in izvedlo, razvijamo pa nova orodja in poskušamo tudi vplivati na to, da bi jih deležniki v pravosodju učinkoviteje izvajali tista, ki so jim že dana na voljo. Razmišljati moramo dolgoročno, proaktivno, ne le na ravni izvršilne veje, ampak vseh deležnikov. in, Podobno se lahko opredelim do vprašanja izvršilnih postopkov, ki je bilo danes tudi omenjeno. In v samih priporočilih ni izpostavljeno kot težava oziroma kot eno od priporočil. Verjamem pa, da gre tu za razmišljanje, ki še izhaja iz preteklih primerov. V februarju letošnjega leta je bila sprejeta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki se je do teh vprašanj, torej izvršba na nepremičnine zaradi majhnega dolga, izrecno odprla, opredelila. In tu lahko ugotavljamo, da pri nizkih zneskih so sedaj v v zakonodaji in v praksi vse varovalke, da se poskusi z milejšim ukrepom ali pa da se izvršbo odloži, pri čemer je upoštevan vidik sorazmernosti. Če sklepno poudarim, priporočila poslušamo, jih poskušamo implementirati, seveda pa je vse skupaj odvisno od vseh nas. Varuhinji se zahvaljujem za priporočila. Hvala.